herra forseti það er ágætt að fá ráð frá þingmanni eins og háttvirtur þingmaður guðjóni ólafi jónssyni þó að þau séu reyndar býsna

um verkefni og skýrslur ríkisendurskoðun ég ætla ekki að tala um að ég sé þar fullnuma og get vel lært frekar en ég hef mína skoðun og mat á því hvert verkefni hennar og hvernig það er

vitum við báðir herra forseti ég ætla ekki að fara að ræða það hér en það er hægt að taka þá umræðu ef þingmaðurinn óskar eftir því og hverjar forsendur voru fyrir því að hæfi hans var dregið í efa þær voru býsna veigamiklar á því hvert er hlutverk og verkefni ríkisendurskoðunar sem ég tel mjög mikil og ég lýsti því í minni ræðu að það þyrfti að styrkja gagnvart framkvæmdarvaldinu framkvæmdarvaldi sem upplifi iðulega að beiti ofríki og yfirgangi gagnvart alþingi þingnefndum og þarf að standa vörð um stöðu ríkisendurskoðunar í samskiptum alþingis við framkvæmdarvaldið þetta vita allir og hefur oft verið rætt þess vegna vil ég efla hana og standa vörð um hana hins vegar tel ég eins og ég vitnaði hér áðan að það hafi ekki verið hlutverk ríkisendurskoðunar að kveða á um hæfi eða vanhæfi halldórs ásgrímssonar varðandi sölu á búnaðarbankanum og það er bara mín skoðun háttvirtur þingmaður getur verið á annarri skoðun og ég bara virði það